herra forseti háttvirtur þingmaður helgi hjörvar sagði hér að stjórnarflokkarnir yrðu væntanlega samstiga í því að tryggja jöfnuð og félagslegt réttlæti á næstu missirum eins og hann orðaði það hann tók ekki dýpra í árinni en að segja næstu missiri það kann auðvitað vel að vera en þann samsöng hef ég ekki heyrt í ræðum þeirra þingmanna sjálfstæðisflokksins sem hér hafa talað og meðal annars talað

eins og til dæmis hæstvirtur utanríkisráðherra boðaði í sinni ræðu vegna þess að þeim er illa við að það séu innheimtar tekjur vitandi það að tekjuskattur er auðvitað leið til tekjujöfnunar og jafnaðarmenn og róttækir vinstri menn hafa allan tímann og alltaf lagt áherslu á tekjujöfnunarhlutverk skattkerfisins sjálfstæðisflokkurinn er ekkert að tala um það það er undarlegt að heyra háttvirtan þingmann komast svo að orði að stjórnarflokkarnir munu verða samstiga í þessu efni miðað við þann málflutning sem hér hefur verið haldið uppi af hálfu sjálfstæðismanna við skulum bara sjá hvað framtíðin ber í skauti sér í því efni næstu vikur mánuði og kannski missiri hvað krónuna snertir og það sem ég sagði um gjaldmiðilsmálið þá sagði ég einfaldlega þetta að við þyrftum að endurskoða peningamálastefnuna og gjaldmiðilinn og þar yrði allt að vera undir líka hin íslenska veika króna sagði ég þótt ég hafi síðan lagt áherslu á það að nú væri verkefni að styrkja hana eins og kostur væri háttvirtur þingmaður veit nákvæmlega hvað ég á við í þessu efni og þarf ekki frekari útskýringa við í sjálfu sér ég er að tala um það að við þurfum að taka umræðu um það hvort sú skipan gjaldeyrismála sem við höfum haft til þessa þjóni hagsmunum íslensks almennings